W tym tygodniu media na całym świecie zostaną zalane bezprecedensową ilością wiadomości ze szczytu klimatycznego w Nowym Jorku. Oczywiste jest, że polityka ekologiczna stała się głównym nurtem politycznym. Słyszymy to na całym świecie. ONZ twierdzi, że wydarzenia te tu cytuję razem wzięte wyślą silne sygnały i nadadzą rozmachu wyścigowi na szczyt wśród krajów. Jest to niezbędne dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

Ja jako poseł wybrany na Śląsku chciałabym jednak przypomnieć przedstawicielom Rady i Komisji oraz panu komisarzowi, że powinniśmy starannie dobierać tempo tego wyścigu. Dążenie do zrównoważonej przyszłości musi iść w parze z solidarnością, z grupami społecznymi i regionami tymi, które najbardziej odczują przyspieszone zmiany w strukturze gospodarek europejskich. W Nowym Jorku będą państwo również reprezentować znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej obywateli krajów, które potrzebują znacznie więcej czasu na transformację energetyczną.